Wir alle wissen, dass es in Russland demokratiepolitische und menschenrechtliche Defizite gibt. Das ist keine Frage.

Allerdings glaube ich auch, dass die neue Präsidentschaft Putins die Chance hat, nunmehr einen neuen Schritt zu weiterer Demokratisierung voranzugehen, dass die Chance besteht, die Verhaftung politischer Häftlinge zu überprüfen, dass die Nichtregistrierung von Oppositionsparteien überprüft werden könnte und dass Putins Wahlversprechen, gegen Korruption aufzutreten, Realität werden könnte. Man sollte Russland diese Chance lassen. Insgesamt glaube ich schon, dass wir Europäer nicht immer mit demokratiepolitisch erhobenem belehrenden Zeigefinger herumfuchteln sollten. Es gibt genug demokratiepolitische Defizite auch in der EU.